Als mein Freund Selahattin Demirtaş verhaftet wurde, haben alle hier im Haus gesagt Opposition ist kein Verbrechen. Als immer mehr Journalisten in der Türkei verhaftet worden sind, haben wir gesagt Journalismus, auch kritischer Journalismus, ist kein Verbrechen. Heute müssen wir endlich auch einmal sagen, dass in einer Schule zu arbeiten oder an einer Universität zu lehren, die zur sogenannten Gülen Bewegung gehört,

Und ich denke, dass das Europäische Parlament unbedingt die Idee der kollektiven Schuld und die kollektive Verfolgung, die jetzt eben die Menschen, die zur Gülen Bewegung gezählt werden, trifft, zurückweisen muss. Wir haben deshalb dazu einen Änderungsantrag gemacht. Mir ist das als deutscher Abgeordneter im Europäischen Parlament ein besonderes Anliegen, weil mein Land ja diese böse Erfahrung über Europa gebracht hat, die gezeigt hat, was das ist, wenn es zu so einer kollektiven Verfolgung kommt.